gott kvöld á því rúma ári sem liðið er frá kosningum hafa mörg stór og erfið mál komið til kasta alþingis sum hefur tekist að leysa á meðan önnur bíða enn úrlausnar mikilvægasti atburður ársins er þó án efa skýrsla rannsóknarnefndar alþingis en hún var meðal annars mikill áfellisdómur yfir stjórnkerfi landsins og stjórnmálalífi þjóðin hafði beðið lengi eftir skýrslunni en biðin var þess virði bananalýðveldi var skoðun eins leiðarahöfundar eftir kynningu skýrslunnar mörgum finnst lítið hafa breyst í stjórnmálum landsins eftir hrun og víst er að lítil ánægja var í landinu með viðbrögð stjórnmálaflokkanna við skýrslunni tvær konur voru að vísu hraktar úr sölum alþingis önnur tímabundið og hin varanlega víst hafði þeim orðið á mistök og misst traust kjósenda sinna en þær eru ekki einar um það ef stjórnmálaflokkar landsins halda að þeim dugi til syndaaflausnar að fórna tveimur drottningum kunna þeir lítið í skák hugtakið bananalýðveldi minn kjölfarið fá aðra og dýpri merkingu og nýlegur sigur besta flokksins verður léttvægur í samanburði við það sem á eftir fylgir stjórnmálaflokkarnir geta auðvitað kosið veg sjálfsblekkingarinnar þann veg kusu þeir flestir hverjir af öðru tilefni á árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og átta við vitum hvernig það endaði með hruni það eru fleiri stofnanir en stjórnmálaflokkarnir sem njóta lítils trausts ég vil nota tíma minn í dag til að ræða alþingi íslendinga eins og fjölmargir aðrir þingmenn tók ég sæti á alþingi fyrir rúmu ári síðan og verð að segja eins og er starfshættir alþingis hafa valdið mér vonbrigðum eins og ég held raunar að þeir valdi þjóðinni allri gamlar hefðir og venjur eru oft til gagns en það má öllum vera ljóst að hefðbundin starfsemi alþingis er í miklum ógöngum þetta vita þingmenn flestir hverjir en margir taka þátt í dansinum eins og ekkert hrun hafi orðið og engin rannsóknarskýrsla verið skrifuð það er auðvitað erfitt fyrir einstaka þingmenn að breyta starfi alþingis en til þess þarf samstöðu fyrsta skrefið er þó auðvitað að segja hlutina hreint út alþingi íslendinga er í ruglinu alþingismenn og þingflokkar þurfa að endurskoða starfshætti sína við gætum sagt að við þyrftum að fara í meðferð á þjóðþingum nágrannalandanna eru oft án og stóryrði enda deilurhluta af lýðræðinu en ég held að í flestum nágrannaríkjum okkar þætti stappa nærri sturlun sá pólitíski hráskinnaleikur sem hér er leikinn í grafalvarlegu máli alþingi getur lært mikið af þjóðþingum nágrannalandanna eins og það hefur raunar gert í sumum efnum upp á síðkastið skýrsla rannsóknarnefndar alþingis og þingmannanefnd sem vinnur úr henni í kjölfarið eru að erlendri fyrirmynd og eru sannarlega til fyrirmyndar hér þarf þó að ganga mun lengra og stokka starfsemi alþingis upp þjóðþing norðurlandanna þykja almennt vel skipulögð og valdamikil í samskiptum sínum við framkvæmdavaldið og af þeim eigum við að læra árin fyrir hrun kusu íslendingar að líta á vandamál sín sem spurningu um ímynd áhyggjur og gagnrýni útlendinga væru á misskilningi byggð bæta þyrfti ímynd landsins semja skýrslur og halda ræður þjóðin þyrfti að bæta ímynd sína í stað þess að bæta ráð sitt við vitum hvernig það fór það minnir helst á ljóðið góða eftir þórarinn eldjárn með leyfi forseta ég er að skipta um ímynd út á við sést ný mynd hið innra einn ég svamla áfram í því gamla viðbrögð stjórnmálaflokkanna við rannsóknarskýrslu alþingis eru sumpart af sama toga áhuginn á breytingum að ekki sé minnst á ábyrgð á gerðum sínum er takmarkaður þess mun meiri r áhuginn á ímyndinni embætti forseta íslands ríkisstjórn stjórnsýsla og alþingi þurfa að breytast við vantrausti kjósenda þarf að bregðast með breytingum ný stjórnarskrá fyrri lýðveldið er nauðsynlegur hluti af þessu ferli en biðin eftir stjórnarskrá er ekki afsökun fyrir því að sitja auðum höndum við þurfum að setja ný lög um stjórnarráðið og breyta þingsköpum þannig að ráðherrar geti farið í leyfi frá ráðgjafastörfum á meðan þeir fara með framkvæmdavaldið það er á ábyrgð okkar sem nú sitjum á alþingi að tryggja að lýðræðið njóti virðingar og trausts svo það fái frið það er sú framtíðarsýn sem við eigum að hafa að leiðarljósi í störfum okkar gleðilegt sumar